Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur deux points concernant deux de nos partenaires de la rive sud de la Méditerranée. Tout d'abord, l'inquiétude de nombreux acteurs en Algérie concernant les réformes actuelles et, en particulier, la loi sur les associations qui doit être votée au parlement algérien.

Deuxième point en Tunisie, à l'heure de la construction d'un État de droit et de la négociation d'une nouvelle constitution, des magistrats indépendants souhaitent notre soutien pour avoir les moyens de travailler à la mise en place de l'indépendance du pouvoir judiciaire et à la formation des magistrats tunisiens à la justice transitionnelle.